Mais nous savons tous que ce qui nous est demandé dans l'ACAA, c'est un cadre de certification, et qu'aujourd'hui, ce sont les médicaments. Demain d'autres annexes pourraient s'ouvrir pour lesquelles l'assentiment du Parlement ne sera plus demandé.